Dlatego obrona praw człowieka w samej Unii musi być traktowana priorytetowo. Do tej pory nie poradziliśmy sobie w Unii z dyskryminacją mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych, a nawet z dyskryminacją większości, jaką są kobiety. Kobiety są gorzej traktowane na rynku pracy, narażone na przemoc domową, molestowanie seksualne, zmuszane do prostytucji. Wciąż mamy liczne przypadki poważnego naruszania praw uchodźców, migrantów, społeczności romskiej. Jest duża grupa obywateli wykluczonych z uwagi na bezrobocie i niskie dochody. Większość mieszkańców Unii nie może cieszyć się takimi prawami, jakie mają biali, zamożni, heteroseksualni mężczyźni. Trzeba przyśpieszyć realizację zamierzeń w zakresie pełniejszej ochrony praw człowieka i stworzyć jasne klarowne procedury. Roczne podsumowanie działalności Unii musi obejmować postępy we wdrażaniu strategii na rzecz praw człowieka. Konkretne pytania w marcu bieżącego roku Parlament przyjął rezolucję w sprawie łamania praw człowieka w Bahrajnie. Czy podjęto już w tej sprawie odpowiednie kroki? Jakie działania podejmie lub planuje Komisja w sprawie bezprawnych wyburzeń palestyńskich domów przez Izrael i izraelskich planów nielegalnej budowy trzech tysięcy nowych domów na ziemiach okupowanych? Jakie działania planuje Komisja, aby zbudować koalicję poparcia wśród krajów trzecich dla wszczęcia oficjalnego dochodzenia w sprawie sytuacji w Syrii przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym?